Herr Präsident! Die EU Ambitionen haben in Serbien offenbar zu einer völlig neuen Denkweise geführt. Beispielsweise hat sich das Land für die Verbrechen von Srebrenica entschuldigt, etwas, das man vom umstrittenen Beitrittskandidaten Türkei im Hinblick auf den Armenier Genozid bei Weitem nicht behaupten kann. Es führt uns ja die willkürliche Auslegung der Kopenhagener Kriterien vor Augen, wenn Belgrad kontinuierlich mangelnde Zusammenarbeit mit dem Haager Tribunal vorgeworfen wurde, die Menschenrechtsverletzungen Ankaras jedoch gewissermaßen nebensächlich sind. Und während die Unrechtsbestimmungen von AVNOJ und die Beneš Dekrete bekanntlich keinen Hinderungsgrund für den EU Beitritt darstellten, muss die serbische Restitutionspolitik sehr wohl in Einklang mit den EU Vorgaben erfolgen.

Es ist also Zeit, dass die europäische Doppelzüngigkeit ein Ende findet. Länder mit ungelösten territorialen Konflikten stellen naturgemäß ein Problem für die Union dar, daher sind diese vor dem Beitritt zu lösen. Dafür hat die EU jedoch die Rolle des unparteiischen Vermittlers einzunehmen, sie müsste also ihre allzu einseitige Parteinahme im Kosovo Konflikt meines Erachtens aufgeben!